Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'obiettivo della proposta, ovvero colpire il settore finanziario primo responsabile della crisi che stiamo vivendo non può essere che condivisibile. Tuttavia, ho delle riserve circa la reale efficacia di tale iniziativa. In primo luogo è chiaro che per funzionare essa dovrebbe essere applicata a livello globale, in questo caso nemmeno la stessa Unione europea è unita, ma decisamente spaccata al suo interno. Io non sono sicuramente un difensore della city di Londra, ma credo piuttosto che con questa proposta andremo a fare un altro regalo agli inglesi, che aumenteranno la loro presenza e il loro peso sui mercati finanziari internazionali. Non sono neanche un amante di coloro che giocano con la finanza perché ci sono troppi rischi e insidie nascoste ed è per questo che vorrei, ad esempio, una netta separazione tra le banche commerciali e le banche di investimenti. Queste ultime, però, dovrebbero avere la possibilità di svolgere la loro attività anche in Europa, ma questa tassa rischia di stroncarle già in partenza.